Niestety koncerny motoryzacyjne nie wzięły na siebie wszystkich kosztów. To klienci zostali zostawieni często sami sobie i na drodze pozwów zbiorowych próbują dochodzić roszczeń za wadliwe samochody, które im sprzedano. Jednak walka z nieuczciwymi producentami nie może oznaczać walki z posiadaczami samochodów z silnikiem Diesla w ogóle. Przez wiele lat kierowcom wmawiano, że nowoczesne diesle są ekologiczne i trwałe. Kupili te samochody, a dzisiaj poprzez zakazy wjazdu do miast stawia się ich pod ścianą.

Walka o czyste powietrze w miastach nie może odbywać się kosztem ich mieszkańców czy osób dojeżdżających do pracy, a koszty tych zakazów nie mogą spadać na osoby najmniej zamożne.